Signora Presidente, onorevoli colleghi, un pensiero va alle famiglie e alle vittime dei vigliacchi e vili attentati terroristici di matrice islamista, ovviamente. Però ora l'Europa deve agire, l'Europa deve reagire. L'Europa come può reagire? Fermando i canali di finanziamento del terrorismo islamista, in primis la tratta dei clandestini. L'Europa, per sconfiggere il terrorismo, deve difendere i confini e non può continuare invece a pagare quella che è un'accoglienza folle e criminale. Se dovessimo riflettere per qualche secondo assieme sui moventi del recente attentato islamista in Somalia, che ha visto coinvolti ben 358 morti, individueremo almeno due moventi. Il primo movente è l'obiettivo di instaurare la Sharia in Somalia, ma il secondo obiettivo, più profondo e di business e di profitto, è creare spavento, creare destabilizzazione del popolo somalo per spingerlo nel percorso criminale delle partenze clandestine verso l'Europa.

Allora, un'Europa che difende i confini è un'Europa che vuole chiudere definitivamente i rubinetti ai finanziamenti del terroristi, un'Europa che difende i confini è un'Europa che vuole dire basta e sconfiggere il terrorismo, un'Europa che difende i confini è un'Europa che vuole debellare realmente il problema